Monsieur le Président, Monsieur le vice président, Monsieur le responsable du Conseil, le multilatéralisme, c'est dans l'ADN de l'Union européenne.

Au fond, pour vous, Monsieur le vice président, pour l'Union européenne et pour chacun des chefs d'État ou de gouvernement qui participera à ce G20, il y a une double tâche.

Sans oublier ce rendez vous sur la lutte contre les paradis fiscaux la proposition de l'OCDE, d'une liste qui ne contiendrait plus que Trinité et Tobago, ne peut pas être la feuille de route de l'Union européenne. Nous comptons sur chacun des acteurs européens dans ce G20 pour porter une voix forte.